Ja, ko sva šla na Triglav enodnevno turo in sva štartala ob dveh od doma, ne? Ja. Dveh ... Ja. Ja, in si ti vozil do kod, ki sva se zamenjala? Bila je megla pa mokro je bilo, kar se spomnim. Zato ker te komaj ceniš suho cesto, ko se moraš po mokri pa megleni voziti. In ja, potem pa sem jaz vozil do Pokljuke. Še jelene sva videla mezmes. ... Samo sva fejst dobro zdržala, se meni zdi. Z deklinami v misli. Ja, mene je presenetilo. Jaz sem mislil, ke da bolj naporno v smislu vožnje še dodatne. Ker če gledaš, je tri ure pa pol, ne, in ja, je mene presenetilo. Ko jaz sem sploh ne bil utrujen, pa ti si verjetno tudi ne bil, ne. Za vožnjo. Pa radarja nisva dobila. Niti za hojo ne, jaz sem za hojo bil bolj, se mi zdi, kak za vožnjo. Radar naju je mogoče slikal, samo nas izgleda ni. Ja. Ja, pa predvsem to ... Ja, pa predvsem to se mi zdi, ka sem zdaj ugotovil, ko sem se iz Avstrije vozil, da bila je vseeno dolga vožnja, ne, pač tristo trideset kilometrov v eno stran. In bliže sem bil domu, bolj sem že tisto, bolj si že bil doma z mislimi, ne. In bolj si zadnjih petdeset kilometrov si bolj vozil neprevidno, definitivno. Pač jaz sem pri sebi opazil, ke sem se mogel prav brzdati, ker si že na koncu zdaj tako brez veze hitro vozil in ke si bil itak iz avtoceste navajen na neki tempo, in to se mi zdi tako fejst pomembno, ke saj pravijo, ne, ker se največ nesreč zgodi tik pred domom po takšnih dolgih potovanjih, ne. Kaj zdaj misliš ti, ke bi bila čez to leto pripravljena na motoristično turo s takšnim, s takšnim podvigom? Ma ne, z vzponom, seveda ... No, samo jaz sem se s, s tvojim peljal v Trento za deset dni cot. Te pa treba Gold Winga kupite. To, ka za mene ni. Samo je zdaj toti aspekt terenske vožnje z motorjem še fejst pri nama neizkoriščene. ne mislim zdaj divjava po šumi pa to, ampak šodra, na primer. Vožnja po šodrancu, saj si ti sicer se vozil tam po Rogli nekaj, ne? Vsaj gume moraš imeti tudi, ne ... pa Filipa se fejst dosti vozita po takih poteh, to mi je zanimivo. Pa oba. Ja, če sta rekla, ke sta imela tam ne vem koliko deset kilometrov tam po ... Ne, samo Filip tu pa resno, mislim jaz sam ja, dva pa ni šans na osemstotki. Ja, na primer, tu sem zdaj tudi razmišljal, zdaj toti novi motorji imajo dostikrat, da on, pač ki je nastavljivo vzmetenje elektronsko, in on zazna, koliko je ljudi gor, koliko imaš ti prtljage z, kile ne, in on prilagodi vzmetenje, ne, naprej pa nazadi, kar se meni zdi odlično. No, in sem se te spomnil, ko sva se s Katko peljala s Kawasakijem, veš, in sem z vsakim ovinkom sem taco po tleh vlekel, ne. In take stvari so tudi znebiš pri pri takšnih sistemih. To se mi zdi fejst uporabna stvar. Pač ker se prilagodi motor na kile, ne. Ja. Ja. Ja, to ostane, ja. Ja. Več se voziš, bolj se prištimajo take razlike. Jaz vem, da prištimam na golfu našem, če se če pride Metod poleg v avto, se takoj prištima, če smo trije v avtu, se takoj preštima. to je, to je velika razlika, se mi zdi. Bogih oni, no. Pa te prepričajo v nekaj nadnaravnega. Ja, samo zdaj dostikrat se opet jaz itak na motorizem navežem stvar. lahko ti potlej pokažem, kaj delajo. Saj si verjetno videl s triali, ne? Se pravi, z brez zica motorji, ne. In se je človek, tako ko sva midva te droge zdaj od od brajd ne, sohe. Točno takšna soha, dva metra visoka in se on gor pripelje, pač navpično postavljena. In je prišel gor, tako ke je z zajdo kolo bil na eni koli gor na sohe. Ka se čisto, čisto neizvedljivo zdi meni. Čisto. Samo kako nam zdaj skoz več tehnika omogoča. Z z manj izkušnjami, z manj jajci, če lahko tako rečem, si lahko isto, isto hiter. Kaj ti zdaj pač omogočajo sistemi proti zdrsu motorja, ki, če recimo motor, ki ki nima čisto nič, čisto nobenega sistema proti zdrsu, nobenega ABS-a, nič. kako ti moraš biti previden, če hočeš stoprocentno motor izkoristiti, ker je fejst tenka meja med zdrsom pa med ... Ne, medtem ko še ti ostaneš na cesti. Tebi pa novi sistemi omogočajo, ke ti prideš iz ovinka, zategneš do konca sredi ovinka gas, in če je preveč, ti pač motor ne da pusta, ne. In lahko dosti hitreje voziš, dosti bolj varno. Isto gre na primer pri takšni zadevi, jaz sem bil šokiran, ko sva si s Katko na Kopah rentala električne full suspension bicikle, ne. In sva se, resno dobro vzmeteno kolo, in sva se v grabo dol spustila, spustila in je isto taka jama bila, tako bi rekel, kar lepo. In sem jaz zadnji cajt videl, pa sem letel v grabo štirideset verjetno in sem bil ziher, ka da me vrglo, ampak je samo, samo je pobralo jamo. Pač nega je bilo. In potem si na koncu misliš, ka niti ni to tako neverjetno, kaj se eni vozijo tako s bicikli, pač. Ja, seveda. Ne, to te vrže, ja. Ne, pa to je glih zanimiva debata, se meni zdi. na primer zdaj jaz lahko na sebi na na sebi dan en primer, na primer, jaz zdaj imam izbiro, ali izberem novejši motor, dve leti star, ali izberem deset let star motor, čisto brez elektronike. izberem deset let starega, vozim bolj previdno. mogoče na koncu pridem na isti nivo sposobnosti oziroma še na večji nivo, zato ker bom se mogel sam naučiti uravnavati moč, ker mi ne nobena elektronika pomagala, ali pa kupiš novejši motor, voziš isto hitro, kak bi s tistim, bo bi nekaj izkušenj pridobil, ampak se pač zanašaš fejst na elektroniko, ker načeloma vsi novi motorji bodo imeli elektroniko. Nede več oziroma že ni več mogoče kupiti motorja, ki ne bi imel nadzora proti zdrsu, ki ne bi imel naprednega ABS-a za v ovinke. In to je zdaj tvoja dilema, veš, ke se boš zdaj ti čista predal napredku in boš rekel, okej, jaz se prepuščam elektroniki, jaz ne bom se trudil z motorji brez elektronike, ne, zakaj bi, načeloma. Ali pa si rečeš: "Evo, jaz pa se bom zdaj naučil, da bom vedel brez elektronike dobro peljati pa da mi potlej pač elektronika samo olajšala vožnjo." Ne, to je zdaj dobro vprašanje. Ja. Ja, se strinjam, ja. Ampak ja, vseeno pa je tega vedno več in ... Ja, bilo bi zanimivo kakšna takšna, saj vem, ka je to nemogoče takšno statistiko dobiti, ampak nekaj v totem smislu, koliko je že zdaj takšna elektronika življenj rešila, ker jih je ziher dosti. Ker jaz, če se jaz spomnim v začetku z Yamaho, ne, sem dostikrat, dokler se ti ne naučiš linij, na primer, ne, da ti vzameš notranjo linijo v ovinek. To je največja bedarija, ki jo lahko narediš, ker bo te skoraj ziher vun zaneslo, če greš, če je oster ovinek, ne. In na primer, takšno, s takšne situacije te lahko reši, se pravi ABS, ki ga lahko v zavori, zavoju uporabljaš. In to me zanima, takšne stvari mislim, ker jaz vem, da sem dosti napak delal, ki sem imel srečo, da so se ne drugače končale. In je dobro, da imajo zdaj tudi nizkocenovni motorji, tote stopetindvajsetke so večinoma vse s tem opremljene, ne. Pa ... Res je, ne, ka je cena zelo zrasla, samo se mi zdi, ka je dobro, da je, no. Ker si ti najbolj kritičen v totem obdobju, ne. Ja. Ker tako je itak to dostikrat napaka pri marsikom, ke gre na preveliko moč, ali v avti ali v pri motorjih, prehitro na veliko moč, pa verjetno je pri alpinizmu tudi tako, ke se marsikdo prehitro na kakšno prezahtevno pot poda, ne. Ja. Ker jaz sem zdaj na primer tudi bil, ko sem se v Trento peljal s totim motorjem, sem videl, kako, kako si na koncu nič ne počasnejši v vožnji, ne. Če pa jaz rekel: "Ajde, moj motor bolj potegne, itak je tudi lažji, močnejši je malo." In na koncu sem jaz vozil, na koncu sem jaz vozil s tvojim motorjem, bi rekel, isto hitro, kak bi mogoče s svojim. Zato ker si, ker sem od začetka fure v totih, koliko je tudi bilo neka tristo kilometrov. Od začetka fure sem jaz postopno lepo tisto dobival samozavest in potlej po teh ovinkih sem vozil, bi rekel, lahko isto hitro, kak bi z mojim. Ker moj pa je prek mojih sposobnosti, definitivno priznam, da je, in se ga bojiš izkoristiti in ga na koncu ne izkoristiš, ne. Zakaj? Ja. Tudi fejst, mislim, postanek ti resno fejst zmanjša povprečno hitrost. Jaz sem zdaj ovi dan sem opet šel pogledat, da sem imel povprečno hitrost štirideset na uro dol z Vršiča z biciklom. Povprečno. In zato ker so v totih ovinkih stavijo na petnajst, ne. To še bom ziher ponovil, samo si moram čelado vzeti. To si jo bom. Samo je, to pa je tak spust, ke to bi vsi mogli, resno mislim, to bi lahko enkrat resno vsi skupaj šli. Ker ni tako težko gor priti, če imaš dober bicikel. jaz sem imel v ne vem ena-tri razmerje in sem, ko če grem tu z biciklom do Markota, me bolj noge bolijo, kak so me tam na celi, na cel vzpon na Vršič gor, zato ker sem imel tako razmerje, ka sem samo obračal, samo sem noge, samo sem neke sile ni bilo. Če bi silo mera, bi verjetno lahko z roko obračal brez problema pedala, ker sem imel tako razmerje naštelano in sem samo noge premikal cel cajt. Moram pogledati. Mislim, ke je bilo iz Trente je bilo uro pa pol, iz, od doma dihov, to mislim od doma, tak ke ni tako slabo niti, ne. pa enkrat sem se ustavil mezmes, ke sem tistega z mislim z Radgone, z Radonec srečal enega. ampak ja, drugače pa resno, resno tisto pa je bilo noro. Samo bi si mogel majico frišno vzeti, zato ker sem se potlej z mokro majico dol peljal, pa me je napihalo. Ja. Mislim, da je bilo deset kilometrov čistega vzpona. Od izvira Soče. Pa tako si rekel, ja, ko prideš do izvira Soče, imaš te prvi ovinek imaš hitro, ne, se pravi petdeset, mislim devetinštirideseti, ne. Ali že kateri? Ja, no, potem pa imaš potlej dolgo nič. Po cesti ali po ... tako ste sekali ovinke? Jaz bi letos rad mogoče se je treba z zmeniti. Pa si kak, pa pa bi šli resno. Ke bi šel iz, s kranjskogorske strani, pa bi šli z bicikli gor pa se dol v Trento spustimo. Nihče pa gre z avtom, ki ne bi šel z biciklom. To bi bilo resno v redu. in to daleč. Tam ni nobene kolesarske poti do Jesenic, ne? Pač glih po cesti bi mogel iti, samo tista cesta je tako hitra, tam tako divjajo ljudje. No, saj široka je tudi. V Jesenicah? Je, v Jesenicah je železniška? Sem mislil, ka je v Lescah. Tam so naredili ja, točno. Ja. Upam, ke bomo lahko šli letos to. Ja. Ja. Dober zic.